Tako, spoštovani minister. V mesecu januarju ste na primeru nadomestnega ukrepanja države odstranitve potopljenih plovil v Jernejevem kanalu pokazali odločnost in pokazali tudi, kaj je treba narediti, ko se drugi sprenevedajo. Vemo, kako dolgo so potopljena in zapuščena plevila, plovila kazila podobo tega kanala. Zdaj je konec januarja, zato me zanima, ali so bila vaša pričakovanja glede odstranitve izpolnjena? Hkrati pa bi v tej luči rad izpostavil še eno stvar. Občutek imam, da v Sloveniji povzročitelju nedovoljenih posegov v prostor ne znamo ustrezno in učinkovito sankcionirati. Številni povzročitelji odločb ne izvršujejo, prostovoljno, zato mora ukrepati država, nekateri grejo celo v stečaj. Zato me zanima, ali obstaja ocena stroškov nadomestnega ukrepanja države? Hvala lepa.